Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es auf dem Lande immer stiller wird? Die Vögel verstummen, und die Insekten verschwinden. Das sechste große Artensterben hat also längst begonnen, und wir machen einfach weiter wie bisher, auf Kosten der nächsten Generation. Die Natur brauchte Millionen Jahre, um die Artenvielfalt und komplexe Ökosysteme zu entwickeln. Es scheint, die Menschheit wird nur ein paar Jahrzehnte brauchen, um sie zu vernichten. Und doch wissen wir genau, was wir tun müssten klare Ziele zur Reduktion der Pestizide, kein Import von genetisch manipulierten Pflanzen, keine riesigen Monokulturen mehr. Wir müssen Naturschutzzonen erweitern, den Wald, unsere Gewässer und überhaupt alle Ökosysteme schützen. Ohne den Schutz und die Wiederherstellung auch der Artenvielfalt gibt es auch für die Menschen keine Zukunft.